Sie hat sehr gute Arbeit geleistet und das herausgeholt, was gegen den großen Widerstand des Rates und gegen die Mehrheit hier im Parlament möglich war. Ein wichtiger Erfolg der Neufassung ist der offene Geltungsbereich. Diese Herangehensweise ist vorbildlich, und ich bin froh, dass wir uns darauf einigen konnten. Negativ ist, dass die Liste der bisher verbotenen sechs Stoffe zum Beispiel nicht um chlorierte und bromierte Flammschutzmittel, Phtalate und PVC erweitert wurde. Obwohl die Gesundheitsgefährdung, die von diesen Stoffen ausgeht, hinreichend belegt ist, werden diese 2011 nicht verboten, wenn die Neufassung in Kraft ist. Einige führende Elektronikhersteller bringen schon seit mehreren Jahren beispielsweise Handys, Fernseher und Laptops freiwillig ohne diese eben genannten Gifte auf den Markt, und das ohne große Kostensteigerung. Meine Damen und Herren, wir haben hier eine große Chance ausgelassen, die wachsende Elektro und Elektronikindustrie ein bisschen umweltfreundlicher zu machen.

Doch statt diese Hersteller mit guten Vorgaben zu unterstützen, läuft die EU der Entwicklung hinterher.

Bei denen laden wir schließlich jedes Jahr viele Millionen Tonnen giftigen Elektroschrott ab.